Como dice mi colega Juan Fernando López Aguilar, necesitamos un acuerdo antes para evitar el abismo. En segundo lugar, necesitamos que el acuerdo con el Reino Unido sea ambicioso y que defienda y represente bien los intereses del sector agrario y del sector agroalimentario europeos, con nuestros estándares de calidad, que bien conoce el Reino Unido. Uno de los aspectos importantes del mandato negociador y al que se han referido varias señorías es la pesca. También usted lo conoce perfectamente,

Es importante que pudiera cerrar un acuerdo antes del 1 de julio para poder saber si podemos hacer un reparto responsable del TAC y de las cuotas y que, desde luego, nuestro sector pesquero no se vea indefenso ante esta situación Y, por último, preservar la opinión de España en todo lo que se negocie con Gibraltar.